J'y suis souvent, j'y fais souvent des discours qui ne sont pas toujours interrompus et je constate que, lorsqu'on explique les choses de façon correcte, compréhensible, engagée, lorsqu'on ne s'excuse pas pour tout ce que l'on fait, la plupart des citoyens allemands comprennent très bien. Il faut leur dire la vérité.

Les Allemands ne sont pas égoïstes.